Podobnie jak wszyscy Polacy zasiadający w grupie ECR głosowałem inaczej niż nasza frakcja, głosowałem za tym sprawozdaniem. Dostrzegam argumenty tych wszystkich, którzy mówią o konieczności oszczędności w budżecie Unii Europejskiej, o konieczności walki z biurokracją. To dobre, szczytne hasła i trzeba je popierać, tym niemniej trzeba jednak pamiętać o tym, że na cięciach w budżecie Unii Europejskiej trącić będą przede wszystkim nowe państwa członkowskie, a to te państwa członkowskie potrzebują dzisiaj wsparcia ze strony Unii Europejskiej, by nadrabiać dystans ekonomiczny i cywilizacyjny, który dzieli je od bogatych krajów tak zwanej starej Europy.

Firmy brytyjskie, włoskie, holenderskie zarabiały krocie na możliwości korzystania z polskiego rynku. Dzisiaj przychodzi ten moment, w którym nasi obywatele mają prawo domagać się tego, by Europa im pomogła pomaga, ale nie chcemy, by przestała pomagać.